Et donc, ce qui est important avec ces APE, c'est qu'ils permettront un accès de ces pays aux marchés mondiaux et aux bienfaits oui, Madame Sargentini de la mondialisation économique, pour ce qui les concerne. Deuxième point, deuxième élément, c'est que ces APE ne sont pas conçus au profit exclusif de l'Union européenne, comme je l'entends tout le temps. Ce n'est absolument pas vrai, puisque ce que l'on propose au niveau de la Commission, c'est l'asymétrie. C'est aussi la possibilité de protéger les produits sensibles dans le pourcentage, qui ne sera pas nécessairement libéralisé tout de suite.

Troisième élément, qui est important, ce sont les transferts de technologie, et c'est une aide financière pour passer le cap difficile des pertes subies à la suite des suppressions de tarifs. Donc c'est cela l'enjeu des APE. Je dois vous dire que vouloir en faire une sorte, je dirais, de sujet idéologique entre nous, je ne crois pas que ce soit raisonnable.